kada ne možemo govoriti o nikakvom znanstvenom istraživanju oceana i kitolova, kada ne možemo govoriti o očuvanju tradicije Japanaca u njihovom načinu izlova i kasnije, uporabi kitova. Sve je to jedna velika prijevara. Sve je to jedan odvratan posao koji Europska komisija, Europska unija mora pokušati zaustaviti svim političkim i pravnim metodama, ali pogotovo političkim metodama koje su nam na raspolaganju.